herra forseti ég vek athygli hins háa forseta á því að háttvirtur þingmaður sagði hér að ég hefði borið blak af stríðsglæpamönnum um allan heim nú veit ég ekki hvort ég hef nógu falleg augu til að því sé trúað þegar ég segi að þessi ummæli þingmannsins eru á misskilningi reist